Sehr geehrte Frau Präsidentin! Cybersicherheit kann nicht nationalstaatlich, sondern nur europäisch erfolgreich angegangen werden. Wenn wir den Cyberraum für unsere Bürgerinnen und Bürger sicher machen wollen, müssen die Mitgliedstaaten noch mehr Kooperationsbereitschaft zeigen. Ich begrüße deshalb das kürzlich erweiterte Mandat für die Europäische Agentur für Netz und Informationssicherheit ENISA. Gerade bei Cybersicherheit ist die Grenze zwischen militärisch und zivil oft fließend. Betroffen sind nicht nur öffentliche Institutionen wie Ministerien und Parlamente sowie das Militär, sondern auch zivile Einrichtungen wie beispielsweise die Stadtwerke und die Privatwirtschaft. Wir brauchen deshalb über diesen Bericht hinaus eine breitere, ressortübergreifende Diskussion zur Cybersicherheit. Dieses Thema kann nicht nur im verteidigungspolitischen Bereich abgedeckt werden, sondern gehört vor allem auch in die Innen Wirtschafts und in die Justizpolitik. Auch der außenpolitische Diskurs und die Agenda der EU muss Cyberdiplomatie stärker verankern. Die EU sollte sich als treibende Kraft dafür einsetzen, dass internationale Normen für den Cyberraum entwickelt werden.